V žádném případě se na tomto místě nemíním zastávat mobilních operátorů.

Avšak pětiletá zkušenost z regulací koncových cen za roaming volání dává za pravdu kritikům tohoto způsobu regulace.

To je srovnatelné, jako kdybychom před deseti lety určovali, jaká má být dnes cena za používání telegramu, který je dnes zcela mrtvou službou. Namísto regulace cen bychom se měli snažit vpustit do telekomunikačního prostředí více tržních mechanismů. Ano, projednávaný návrh přináší původně zajímavou novinku oddělený prodej vnitrostátních mobilních služeb a regulovaných mobilních služeb.

Bohužel tak totiž zase nevytváříme nové tržní prostředí, ale pouze jakýsi nový kvazi návrh s pokřivenou regulací, který bude vyhovovat zase jen několika nadnárodním oligopolním hráčům.